Señor presidente, diez años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, esta es una buena ocasión para hacer balance. Podemos decir que, en su día, el Tratado de Lisboa fue un éxito de la Presidencia de turno portuguesa, con un Gobierno socialista, en un momento muy delicado para el proyecto de la Unión. Todos recordamos el trauma que supuso el rechazo de dos de nuestros Estados miembros a la Constitución Europea, en 2005, y la incertidumbre que eso generó. Sin embargo, debemos reconocer que el trabajo de la Convención en 2002 y en 2003 no fue en vano y que se realizó un esfuerzo importante para retomar los retos de la Unión. Las comunidades se habían centrado demasiado en las cuestiones de mercado, en los aspectos de mercado, olvidando que éramos capaces de hacer un proceso mucho más ambicioso. Queremos una democracia europea capaz de solucionar los problemas de la ciudadanía. Era preciso abordar temas como los derechos fundamentales, la Europa de la ciudadanía y también promover los derechos sociales. Sin embargo, los referendos de Francia y Holanda pusieron de manifiesto que al menos una parte de la ciudadanía no se sintió partícipe del proceso.

Por un lado, la Unión Europea tiene ahora personalidad jurídica y puede adherirse a tratados y convenios internacionales. Y también se ha reforzado enormemente el papel de nuestra casa, del Parlamento, y se ha mejorado la participación ciudadana. La Carta de los Derechos Fundamentales es jurídicamente vinculante y se han potenciado los derechos de la ciudadanía europea.

Está claro que los ciudadanos y las ciudadanas esperan más de nosotros, y por eso la Conferencia sobre el Futuro de Europa es una ocasión que no podemos dejar pasar para relanzar el proceso de integración y hacerlo más democrático, más dinámico y más cercano a la gente. No cometamos los errores del pasado. Es preciso contar con la ciudadanía y con la sociedad civil desde el principio

Por ejemplo, consolidar el sistema de cabezas de lista, así como las listas transnacionales. Con voluntad política podríamos superar la parálisis de la unanimidad en asuntos tan importantes como la fiscalidad o la política exterior. Y así conseguiríamos una fiscalidad justa y podríamos superar situaciones como el bloqueo, por ejemplo, de las negociaciones de adhesión de Macedonia del Norte y Albania. Tampoco podemos perder ni un minuto en esta cuestión. En realidad, los miembros del Consejo lo saben y, por eso, la semana pasada, encontraron el modo de superar la unanimidad de manera informal para garantizar la neutralidad en carbono antes del 2050. Espero que no quede solo ahí y que el Consejo acepte formalmente reducir las áreas de decisión por unanimidad. Solo así podremos reaccionar a tiempo, con determinación frente a los retos ante los que nos encontramos. Empezamos un nuevo ciclo político y es el momento de ser valientes. Europa no es la que era hace diez años. Podríamos hablar de la emergencia climática, la violencia de género, los refugiados que llaman a las puertas de Europa con la esperanza de poder tener un futuro, la pobreza infantil tantas y tantas cuestiones en las que debemos trabajar. Tomemos esta oportunidad en serio y trabajemos con la ciudadanía y con la sociedad civil para hacer nuestra Europa más fuerte y mejor.